Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les arrestations de dissidents, les perquisitions, les tortures, les assassinats vont croissant. C'est évidemment une banalité que de rappeler que les droits humains sont totalement bafoués. Cette population se bat pourtant pour plus de dignité, plus de liberté, plus de démocratie.

Nous savons bien que si nous n'agissons pas, le mouvement risque de dériver vers une guerre civile interreligieuse qui profiterait, finalement, au parti de Bachar el Assad. Je voudrais donc rappeler, encore une fois, la demande que nous avons déjà formulée de créer une zone protégée au nord de la Syrie pour secourir les réfugiés et peut être aussi d'étudier sérieusement la question, de renvoyer purement et simplement les diplomates syriens qui sont dans les pays européens.

La Turquie a maintenant commencé à durcir le ton et les pays arabes prennent leurs distances le Qatar est le premier pays qui a rappelé son ambassadeur, il a été suivi par l'Arabie saoudite, le Bahreïn et le Koweït. Je pense que nous devons aussi tenter de convaincre par tous les moyens la Russie et la Chine, pour qu'elles votent une résolution avec des sanctions.